Panie przewodniczący, panie premierze! Pański kraj obejmuje prezydencję w niezwykle trudnym okresie w końcowej, mam nadzieję, fazie najgłębszego kryzysu gospodarczego, jaki dotknął nasz kontynent od osiemdziesięciu lat. Dlatego całkiem zrozumiały jest fakt, że powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego oraz walkę z bezrobociem uczynił pan głównym priorytetem na najbliższe pół roku, ale jeżeli mówi pan o wzroście konkurencyjności gospodarki europejskiej, to musimy pamiętać, że nie uda się tego osiągnąć bez reformowania tej gospodarki, bez zakończenia choćby budowy wspólnego rynku, bez walki z odradzającym się, np. we Francji, nacjonalizmem gospodarczym. Cieszę się, że wśród priorytetów Hiszpanii znalazła się także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Panie premierze, pochodzę z Polski, która jak mało który kraj rozumie konieczność dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych i to dywersyfikacji źródeł tych dostaw, a nie tylko kanałów przesyłowych, jak nas przekonują lobbyści rosyjskiego Gazpromu. Mam nadzieję, że również w tej dziedzinie za pół roku będzie pan mógł pochwalić się realnym sukcesami. Wreszcie kwestia rozszerzenia Unii, którą słusznie minister Moratinos uznał ostatnio za sprawę zasadniczej wagi. Debatujemy dziś w momencie, gdy nasz ważny sąsiad, także z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, Ukraina, zdaje pozytywnie kolejny egzamin z demokracji.